Señor Presidente, señor Comisario, por fin se oye algo inteligente por parte de la Comisión no habrá recuperación sin una estrategia que cree empleo.

Pero, señor Comisario, no es suficiente su Comunicación. El problema es demasiado grave para las medidas que se anuncian en la Comisión.

El primero es que esa Comunicación tiene que romper las contradicciones entre las políticas públicas de la Unión Europea. No puede usted, por ejemplo, pedir —y pide con razón— que se reutilicen los fondos cuando los Estados que tienen problemas ya no tienen fondos para cofinanciar las acciones porque hay otras políticas de la Unión que impiden que se gasten esos dineros en formación o en inversiones productivas. No se pueden pedir reformas laborales y aplaudir reformas laborales que destruyan el empleo y, sobre todo, señor Comisario, necesitamos que sea de verdad una garantía europea para los jóvenes, europea, no lo dejen ustedes en manos de los Estados miembros, porque los que tienen más dificultades no podrán hacer nada.